Ein schneller Blick in die harte ökonomische Wirklichkeit Am Gipfeltag haben die Märkte die Staatsschuldpapiere in Portugal für zehnjährige Anleihen über 17 Zinsen gewertet, für fünfjährige Anleihen über 20 Soviel zu der Frage, wie viel der Gipfel zur Beruhigung der ökonomischen Lage beigetragen hat, oder so viel zu der Frage, was denn der neue zwischenstaatliche Vertrag an Ruhe in das Marktgeschehen hineingebracht hat. Wenn der eine oder andere sich fragt, woher die Unruhe kommt, dann vielleicht von den ökonomischen Daten und von dem Gefühl, dass es nicht reicht, was wir gemacht haben. Herr Präsident Schulz, ich will Ihnen ausdrücklich für die Courage und die Klarheit danken, mit der Sie bei diesem Gipfel für dieses Haus angetreten sind, um zu sagen Ja wir verteidigen die Gemeinschaftsmethode, Ja wir wollen konsolidieren, aber wir müssen auch investieren, damit Europas Volkswirtschaften blühen können.